Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto vale la parola data da un uomo come Pierre Nkurunziza? Questo è quello che si stanno chiedendo tutti in Burundi la società civile, le opposizioni ma anche i cittadini comuni. Il presidente ha infatti dichiarato che non si candiderà alle prossime elezioni del 2020, nonostante potrebbe farlo proprio grazie al referendum costituzionale che ha fortemente voluto e vinto lo scorso maggio, referendum che ha apportato modifiche costituzionali che gli permetterebbero di continuare ad essere la massima carica dello Stato per altre due legislature di sette anni e quindi fino al 2034. Tutto questo accade in un paese che continua ad essere pervaso dal caos il processo stesso del referendum ha visto più ombre che luci, con le milizie Imbonerakure impegnate a scortare i cittadini ai seggi, esortandoli a votare sì, una raccomandazione difficile da ignorare in un paese dove gli arresti arbitrari, le torture e le uccisioni extragiudiziali sono all'ordine del giorno.

La risposta non ha tardato ad arrivare il Burundi, proprio per evitare tale indagine, è diventato il primo paese nella storia a ritirarsi dallo Statuto di Roma. La commissione d'inchiesta sul Burundi, esponendo il proprio rapporto al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, ha elencato tutte le violazioni riscontrate e ha evidenziato come la situazione continui ad essere estremamente preoccupante e come le autorità burundesi non cooperino con le Nazioni Unite. Perciò, colleghi, commentando le dichiarazioni di Nkurunziza, ritengo che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Dobbiamo continuare a parlare e ad occuparci del Burundi, mantenere alta la pressione, non chiudere gli occhi davanti a una situazione tragica che continua ininterrottamente dal 2015. Servono nuove sanzioni verso tutti coloro che continuano a violare i diritti umani in questo paese sono necessari controlli supplementari dei fondi, per assicurare che essi non cadano nelle mani del governo e delle autorità del Burundi ma avvantaggino solamente la popolazione e la società civile.